Vážená paní předsedající, dámy a pánové, hlasoval jsem proti zprávě poslance Florenze. Přijetí této zprávy je špatnou zprávou pro občany v Evropské unii. Klima na Zemi se měnilo, mění a bude měnit bez ohledu na to, zda si to přejeme nebo nikoliv.

S tím nesouhlasím. Pokud bude EU jedinou částí světa, která snižuje své emise, tak se cíle snížení globálních emisí nemůže nikdy podařit dosáhnout. Dosáhneme pouze toho, že se velká část evropského byznysu odstěhuje pryč a nám zde zaniknou pracovní místa. Autoři zprávy hodlají změnit v Evropě úplně všechno, počínaje jídelníčkem a konče turismem, kde se oficiálním cílem stává sociální turistika. Za takovou kulturní revoluci, kdy je vše staré odvrženo a nahrazeno novým přístupem, by se nemusel stydět ani Mao Ce tung. S takovým přístupem nemůže žádný racionální člověk souhlasit.